Et, en général, on s'accorde aussi à dire que ce sont les pays où on a maintenu les systèmes de protection sociale et les services publics où les populations ont relativement moins souffert de la crise. Or, le problème qui nous est posé ce soir, c'est bien la nature des conditions que vous mettez pour octroyer des aides européennes ou celles du Fonds monétaire international aux populations. Celles ci ne peuvent plus être conditionnées à l'application de plans d'ajustement structurel réduisant les dépenses sociales, les dépenses de formation, privatisant les secteurs publics, y compris les services sociaux d'intérêt général. C'est cela qui est devenu aujourd'hui inefficace et il faut le reconnaître.

Voilà pourquoi il faut, à notre avis, inverser les critères de cette conditionnalité et décider que les fonds publics européens ou du Fonds monétaire international puissent être conditionnés, combinés avec un nouveau système de crédits et soient octroyés selon des critères nouveaux visant et incitant à une nouvelle répartition des richesses pour augmenter les salaires, les retraites, les minima sociaux, maintenir un haut niveau de protection sociale, la garantie d'un travail pour toutes et tous. Au fond, c'est le progrès social qui va de pair avec l'efficacité économique et pas le contraire.